Kladu si otázku, do jaké míry se na těchto chybách podílí členské státy a do jaké míry je nedostatečná kontrola ze strany Komise. Ve zprávě je odpověď naznačena, je spousta nedostatků v samotných kontrolních systémech členských států.